Všetci súhlasíme s reguláciami, všetci súhlasíme s tým, že je našou povinnosťou prijať návrhy, ktoré majú zamedziť finančným špekuláciám a celkovo finančný sektor podrobiť vyššej kontrole. Pravdou je však aj to, že pred prípravou posledného samitu G20 sme tu veľmi jasne hovorili o tom, ako sa nám podarí bojovať práve s daňovými rajmi alebo s krajinami, ktoré ponúkajú daňové raje. V tomto smere sa nič neurobilo.

Medzinárodnému menovému fondu chceme dať obrovské kompetencie, chceme mu dať možnosti, a pritom akoby sme zabúdali na to, že táto inštitúcia napriek tomu, že má množstvo prostriedkov, nedokázala predvídať krízu, ktorá príde do Európskej únie, nedokázala obrániť naše ekonomiky pred touto krízou, a dnes jej chceme dať opäť veľké kompetencie. Nakoniec by som chcela hovoriť o tom, že musíme v Parlamente aj v inštitúciách posilniť spoluprácu, musíme harmonizovať daňové politiky, musíme harmonizovať sociálne politiky.